Madame la Présidente, cela fait désormais quatre années que ladite crise des migrants n'en finit plus.

La situation est de plus en plus insoutenable, et cela pour tout le monde. En premier lieu pour la population locale, complètement débordée par cet afflux de migrants et qui doit désormais en assumer les conséquences.

Non, la faute est à l'Union européenne et à tous les dirigeants qui, dans les actes ou dans les discours, ont encouragé la venue de centaines de milliers de migrants et de clandestins en ouvrant grand nos frontières. La faute aussi à Frontex, censée protéger les frontières extérieures de l'Europe, mais qui se comporte aujourd'hui comme une véritable hôtesse d'accueil pour migrants.